forseti það er rétt að taka fram í upphafi að þjóðkirkjan og önnur trúfélög hér á landi eru órjúfanlegur partur af þessu samfélagi og vinna margt þarfa verkið fyrir þetta samfélag auk þeirra verka og starfsemi sem þeim er einkum ætlað umræða um vinaleiðina svokölluðu hefur verið nokkuð rúmfrek í ýmsum fjölmiðlum að undanförnu og meðal þeirra sem hafa áhuga á þessu efni skólum og trúfélögum varðar sem sé starf þjóðkirkjunnar í skólum með aðstöðu þar og kynningu og með að því er mér skilst nokkuð beinni þátttöku í sjálfu skólastarfinu þetta vekur auðvitað spurningar um eðlilega kynningu trúfélaga í skólunum en þetta vekur spurningu um jafnræði trúarhópa gagnvart skólakerfinu og gagnvart nemendum við vitum að þjóðkirkjan er að sjálfsögðu stærsta trúfélagið og með sérstökum hætti vernduð í stjórnarskrá félögum í henni fækkar hins vegar að hlutfalli það er annars vegar vegna þess að fleiri eru utan safnaða

og það er áberandi að það aukist fjöldi þeirra sem eru í öðrum söfnuðum en kristnum söfnuðum og það er kannski fyrst og fremst að rekja til þeirra fjölmenningartíma sem hér eru að renna upp en fæstir innflytjenda tilheyra hinni lútersku evangelísku kirkju í heiminum þetta varðar líka stoðstarf í skólunum hvaða er eðlilegt að starfsmenn kirkjunnar vinni utan kirkju í hinu almenna skólakerfi þessarar kirkju eða annarrar kirkju og hvernig það fer saman við störf á vegum sálfræðinga starfs og námsráðgjafa eða félagsráðgjafa sem skólarnir eiga að útvega og spurning vaknar auðvitað um það hvort skólana skortir slíkt fólk mörk verði með því á milli hins borgaralega samfélags og einstakra trúarhópa

um vinaleiðina og annað starf trúfélaga í grunnskólum og framhaldsskólum og raunar leikskólum eiga sem